Het Europees Parlement wil weliswaar dolgraag Europese belastingen invoeren, maar die zijn er gelukkig nog niet. Op dit moment laat het Verdrag de absolute zeggenschap over belastingen aan de lidstaten. Er ligt nu wel een wetsvoorstel van de Commissie, een wetvoorstel dat 223 miljoen euro kost, maar in strijd is met het Verdrag. De Commissie heeft namelijk gekozen voor artikel 114 als juridische basis voor het voorstel en dat is het artikel betreffende het functioneren van de interne markt.

Er wordt immers helemaal niet gehandeld in belastingaangiften.

Je kunt niet én volledige zeggenschap hebben én gedwongen worden. Zoals zo vaak is de juridische basis gekozen opdat de Europese Commissie zoveel mogelijk macht verwerft, daarbij gesteund door dit Europees Parlement dat ook niet zit te wachten op soevereine lidstaten. Voorzitter, er was ook een juridische basis mogelijk geweest waarbij het veto, een mogelijk veto van de lidstaten, wél gerespecteerd zou worden maar daar is bewust niet voor gekozen.

Als het Parlement dit Verdrag wél serieus wil nemen, blijft ons niets anders dan het te verwerpen.